Herr Präsident Graf Lambsdorff, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich möchte mich bei allen Rednern in der Debatte heute Abend herzlich bedanken. Ich glaube, das war eine gute, durchaus kritische, aber zugleich auch konstruktive Debatte über die politische Lage in Serbien. Die serbische Botschafterin bei der Europäischen Union, Frau Ana Hrustonavic, die ich herzlich auch auf der Tribüne begrüße, hat sicherlich auch sehr aufmerksam allen Argumenten zugehört. Mein besonderer Dank gilt den Schattenberichterstattern der einzelnen Fraktionen für die einmal mehr gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit.

Und ich glaube, die Botschaft der Debatte heute Abend war trotz manch unterschiedlicher Auffassung zu Details der serbischen Innenpolitik Die riesengroße Mehrheit hier im Parlament unterstützt Serbien auf dem Weg in unsere Gemeinschaft von Nationen in Europa.